Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le rapport de notre collègue Eppink est tout à fait remarquable mais j'ai un peu peur ça n'a rien à voir avec le rapporteur que nous soyons ici en train de répéter et de répéter les mêmes choses. Nous rendons une sorte de culte à un objet mort. Sans doute, je suis d'accord avec Sophie et Philippe pour dire que nous avons besoin d'un bon contrôle de la concurrence, de réfléchir à ce qu'il se passe dans le domaine agricole, avec très peu d'acheteurs et énormément de producteurs, ce qui n'a jamais troublé la Commission, alors que dans le domaine industriel elle se serait immédiatement jetée sur le cartel des acheteurs.

J'avais juste envie de dire cela aujourd'hui et de rebondir sur ce qu'a dit notre collègue Hökmark, c'est que le monde change. C'est bien gentil de dire que les aides d'État, ce n'est pas bien, mais il n'empêche que les Chinois, les Coréens, les Américains et les autres donnent des aides d'État.